Doresc să aduc în discuție recentele evenimente din lumea fotbalului și în special alegerea lui Sepp Blatter în fruntea FIFA. Cred că această realegere este regretabilă în condițiile în care asupra FIFA planau acuzații serioase de corupție, mai ales în ceea ce privește desfășurarea cupei mondiale 2022 din Qatar. Cred că guvernele statelor membre ar trebuie să ceară o reformă a FIFA și o reglementare a activităților acesteia, care ar putea aduce un plus de transparență și ar permite evitarea unor astfel de evenimente nefericite, restabilind încrederea în FIFA.

Lipsa de transparență și acuzațiile de corupție sunt un fenomen care afectează și fotbalul românesc. Recent, echipa Poli Timișoara, ce a terminat campionatul pe locul doi în România și care urma să joace în Champions' League, a fost retrogradată în Liga a treia printr o decizie la masa verde. Această decizie nedreaptă va afecta sutele de mii de fani ai echipei timișorene. Fac un apel și de la această tribună către autoritățile fotbalului din România să corecteze această decizie și să permită echipei Poli Timișoara să rămână în prim planul fotbalului românesc și european.